sem ég tel vera góða og hafa verið skipaðir þar valinkunnir einstaklingar til að vinna hana ég verð að viðurkenna það að ég er eiginlega dálítið sleginn eftir orð síðasta ræðumanns þar sem það kom fram að það væri kannski jafnvel skynsamlegt að skoða það með alvarlegum hætti að ríkisvæða og taka upp eignir lífeyrissjóðanna ég verð að viðurkenna það að mér er hálfbrugðið eftir þau orð það er algert brjálæði að mínu mati ég vil á segja vegna þeirra orðaskipta sem urðu hér áðan á milli háttvirtra þingmanna þá held ég að það sé mjög mikilvægt að við drögum aðeins andann og öndum rólega og förum yfir þetta af yfirvegun því nóg er af þeim málefnum í þjóðfélaginu sem við erum að ræða oft og tíðum hér og annars staðar þar sem menn gera það með allt of miklu offorsi skýrslan sem við erum að ræða að mínu mati þó ég hafi ekki þaullesið hana blaðsíðu fyrir blaðsíðu heldur farið í gegnum hana gróft þá er hún mjög fín spurningin er kannski sú svarar hún hugsanlega öllum spurningum ég ætla ekki að fullyrða um það en ég held hins vegar að það sé mjög mikilvægt að við drögum aðeins andann og ef það verður niðurstaðan eftir umfjöllun í stjórnskipunar og eftirlitsnefnd að þar standi einhverjar spurningar út af þá er bara eðlilegt að fá svör við þeim en ég vara hins vegar við því að menn séu á alþingi að fella einhverja stóra dóma það tel ég mjög alvarlegt að gera það í þessu ljósi og jafnvel þegar menn hafa ekki allar þær upplýsingar sem kannski æskilegt er að hafa þess vegna tel ég mikilvægt ef við ræðum þetta af yfirvegun með hvaða hætti við sjáum einhverja annmarka á skýrslunni se ég ætla ekkert að fullyrða að séu ef einhverju er ósvarað þá skulum við bara leita svara við þeim spurningum áður en við förum að fella dóma og jafnvel að hafa fullyrðingar um að þarna hafi verið refsiverð athæfi sem jafnvel varði við lög það þykir mér því miður ekki gott að gera við þessar aðstæður við eigum ekki að ræða þetta í einhverjum pólitískum hanaslag við eigum að reyna að ræða þetta af einhverri íhugun lífeyriskerfið að mínu mati heilt yfir er fínt það eru miklar inneignir sem lífeyrissjóðirnir eru að safna tvö þúsund milljörðum og við eigum ekki að vera að tala það neitt niður og nota einhverja svona aðferðafræði og svona skýrslur til að gera það með þeim hætti það er eflaust margt gagnrýnisvert það má eflaust læra af því sem hefur verið gert en við skulum passa okkur á því að fella mikla dóma ég verð þó að segja eins og ég sagði áðan a mér var brugðið eftir orð síðasta ræðumanns um hugsanlega þjóðnýtingu lífeyrissjóðanna sem þar er jafnvel bara vel hugsanlegt þá verð ég að taka undir með háttvirtum þingmanni magnúsi nordal þegar hann sagði í sinni ræðu fyrr í dag hann varaði einmitt við því að afkoma stjórnmálamannanna að lífeyrissjóðunum virðist vera með einhverjum hætti heldur en hún er í dag ég tek alveg heils hugar undir það ég tek líka undir það sem kom fram í máli háttvirts þingmanns bjarna benediktssonar að það sé mjög mikilvægt að þegar verði gerðar breytingar á lögum um lífeyrissjóðina þá sé það gert í sem mestri og bestri sátt og samvinnu við lífeyrissjóðina og stjórnir þeirra á hverjum tíma þetta er fjöreggið okkar og við megum ekki vera að gera lítið úr því þá kem ég kannski inn á þann veruleika sem við erum inni á í dag ég er dálítið hugsi yfir því sem er að gerast núna þessa dagana þegar stjórnvöld eru í raun og veru að mínu mati að setja svona hálfgerða svipu eða snöru á lífeyrissjóðina með því að segja við þá nú eruð þið að hjálpa okkur að kaupa aflandskrónur annars þurfum við að borga vaxtabætur upp á tvö komma átta milljarða það tel ég ekki góða framkomu af hálfu stjórnvalda að gera það með þeim hætti það er í raun og veru verið að þvinga það er mitt mat með óbeinum hætti ætla ég að orða það lífeyrissjóðina til að taka þátt í hugsanlega sem þeir telja jafnvel ekki skynsamlegt til að það sé þá kaup kaups að þeir þurfi ekki að taka þátt í svokölluðum vaxtabótagreiðslum eftir því sem mér er tjáð þá séu heildareignir lífeyrissjóðanna í dag um það bil tuttugu og eitt prósent í erlendum eignum og við vitum auðvitað hvað hefur gerst eftir að gjaldeyrishöftin komu á og það er kannski málefni sem við þurfum að ræða mjög vel hvort við getum inni í þessu hagkerfi sem við erum í núna haft það með þeim hætti við þurfum líka að ræða hvort það sé óeðlileg krafa við erum með þrjú og hálft prósent ávöxtun á lífeyrissjóðina raunávöxtun er það óeðlileg krafa og þurfum við að endurskoða hana sérstaklega í ljósi gjaldeyrishaftanna því fjárfestingarþörfin hjá lífeyrissjóðunum er ca hundrað tuttugu milljarðar á ári og rúmast það innan okkar hagkerfis að gera þessa kröfu um þrjú og hálft prósent raunávöxtun í lokuðu hagkerfi það er hlutur sem við þurfum bara að ræða af yfirvegun ég tel að það séu blikur á lofti um að það þurfi að hugsa þetta upp á nýtt og jafnvel að færa niður ávöxtunarkröfuna svo skulum við líka ræða það í samhengi við það að þegar við erum að tala um að færa niður vegna stöldrum við þá ekki alltaf við þessi þrjú og hálft prósent raunávöxtun því að þegar ríkið fer í útboð sem reyndar er lægra á þessum tímum þá hefur þetta áhrif á það hvernig við getum fjármagnað ríkissjóð í raun og veru hvert vaxtastigið er allt er þetta sem við þurfum að ræða af yfirvegun og í rólegheitunum mig langar aðeins að fara yfir það af því að það hefur setið dálítið í mér eftir að við vorum að ræða um hækkun vikmarka á

ríkisábyrgð það er hún er ekki með ríkisábyrgð við þekkjum alveg söguna með b deildina það var þetta skrímsli sem var búið að búa til sem er í kringum þrjú hundruð fimmtíu til fjögur hundruð milljarðar ófjármagnað í dag og meira að segja þurfti að loka deildinni núna stofna aðra deild sem á að sjá um sig sjálf nú er staðan sú að við erum komin með fjörutíu og sjö milljarða skuldbindingu á lífeyrissjóðinn reyndar einhverja fjóra komma þrjú sem eru áfallnir nú þegar og þá eru viðbrögðin okkar að hækka vikmörkin það er frá tíu upp í fimmtán það sem ég vildi draga fram í þessari umræðu og tel mikilvægt að við ræðum og fagna því að hæstvirtur fjármálaráðherra situr í salnum það er það sem kom fram á fundi háttvirtrar fjárlaganefndar þar sem fulltrúar launþegahreyfingarinnar sem sæti eiga í stjórninni höfðu borist í tvígang tillögu með stuttu millibili núna um það að hækka iðgjaldið vegna þess að það gilda sérlög um a deildina sem segja það að stjórnarmennirnir sem þar sitja eigi annaðhvort að leggja til að iðgjaldið sé hækkað eða þá að hækka eða skerða réttindin sem gæti hugsanlega farið eftir því að hækka lífeyrisaldur úr sextíu og fimm í sextíu og sjö það er eitt af því sem var nefnt í tvígang höfðu fulltrúar launþegahreyfingarinnar borið upp tillögu um að hækka iðgjaldið en það var fellt af fulltrúum stjórnvalda en það sem stendur eftir hjá mér eftir þessa umfjöllun í fjárlaganefnd var hugsanlega sú aðstaða sem þeir einstaklingar sitja sem sitja í stjórn lífeyrissjóðs starfsmanna fyrir hönd framkvæmdarvaldsins það kom fram skýrt á fundi nefnarinnar að fulltrúar launþegahreyfingarinnar gerðu þetta eftir að hafa látið skoða lagalega stöðu sinna fulltrúa sem einstaklinga og ég tel mikilvægt að við ræðum þetta af hreinskilni og heiðarleika í hvaða stöðu erum við hugsanlega að setja þetta ágæta fólk sem er að stærstum hluta embættismenn sem eru að vinna hjá framkvæmdarvaldinu hvað erum við að gera og ég svona hugsa inn í framtíðina erum við að setja þetta fólk inn í óþægilega stöðu því þó það eigi ekki að vera þráður á milli ráðuneytisins og framkvæmdarvaldsins og fulltrúa stjórnarinnar þá er þetta samt sem áður mjög óþægileg

í kannski önnur verkefni sem hentar betur þegar menn fara í pólitískar kosningar þannig að ég held að þetta sé umhugsunarefni fyrir okkur að hugsa í hvaða stöðu þeir einstaklingar sem eiga sæti í þessari stjórn eru settir sem persóna og við þurfum að gera það með ábyrgum hætti ég vil nota þessar síðustu sekúndur í þessum tíma mínum að ég vara mjög við því að við þurfum að ræða jöfnuð í lífeyriskerfinu við þurfum ekkert að deila um það en við megum samt ekki stilla því þannig upp að við séum að reka fleyg á milli þeirra sem eru í opinberu sjóðunum eða þeirra sem eru í

til árangurs og við þurfum að skoða kerfið í heild sína líka samanber almannatryggingakerfið og þessar skerðingar sem klárlega eru að þú skerðist krónu fyrir krónu allt upp í sjötíu þúsund þannig að þeir sem hafa verið að greiða í lífeyrissjóði í langan tíma standa kannski með sömu ráðstöfunartekjur í dag og þeir sem höfðu greitt nánast ekki neitt allan tímann þetta er hlutur sem verður að taka í heildarsamhenginu og ég held að það sé mjög mikilvægt að við gefum okkur þann tíma sem við þurfum til að ræða stöðu og framtíðarhorfur lífeyrissjóðanna